Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Sozialkrise, wie in den letzten zehn Jahren nicht vorhanden. Eine zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft durch die Krisen, und wir sind noch immer nicht in der Lage, das zu tun, was die Bürgerinnen und Bürger von uns verlangen.

56 sind der Meinung, dass die EU über mehr finanzielle Mittel verfügen soll, um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen. Wir haben noch immer nicht die politischen Mehrheiten bei den Staats und Regierungschefs, um die Europäische Union als Gemeinschaft zur Wirtschafts Sozial Bildungs Forschungs und Gesundheitsunion weiterzuentwickeln. Die beiden Berichte sagen es ja deutlich Ja, wir benötigen eine politische Strategie, um unsere Schlüsselinstrumente europäischer Green Deal, europäische Säule sozialer Rechte, Europäisches Semester zu vereinen zu einem schlagkräftigen Instrument. Es ist haarsträubend, dass sechs von zehn länderspezifischen Maßnahmen der EU an die Mitgliedsstaaten von diesen nicht umgesetzt werden und damit 45 Milliarden Euro jährlich auf dem Tisch liegen bleiben, die wir dringend für Investitionen benötigen.

Sorgen wir dafür, dass wir das nächste Projekt für die Menschen Wirtschafts Sozial und Gesundheitsunion gemeinsam vorantreiben im Interesse unserer gemeinsamen Zukunft.